La violence avec laquelle les opposants, et surtout les femmes, ont été traités est proprement révoltante et inacceptable. Je souhaiterais ici exprimer mon soutien aux victimes ainsi qu'à leurs familles qui, pour nombre d'entre elles, attendent encore la restitution des dépouilles de leurs proches, confisquées par la junte afin d'effacer les traces d'un véritable massacre. Outre les interventions de ce jour à l'initiative du Conseil et de la Commission, l'actualité parlementaire nous permet de réagir à ces exactions et d'envoyer un signal fort au gouvernement guinéen en rejetant le rapport sur l'accord de partenariat de pêche avec la Guinée, qui sera soumis à notre vote lors de la prochaine session plénière. La commission du développement avait déjà, en septembre dernier, rendu à l'unanimité un avis défavorable sur cet accord de pêche entre l'Union européenne et la Guinée, émettant des doutes quant à l'usage des fonds alloués par l'Union européenne. Outre qu'il paraît inadéquat d'allouer des fonds en fonction des prises de pêche par les navires européens sans tenir compte ni des ressources halieutiques ni des effets sur les populations locales, les récents événements nous font craindre une utilisation à des fins militaires contre la population guinéenne. Chers collègues, le Parlement européen ne peut pas rendre un avis positif sur les accords de pêche avec la Guinée, alors même que les plaies des victimes sont encore béantes.